Euroopa vajab uut lähenemist tööstuspoliitika ja sellega seotud taristu rahastamiseks. Lisaks struktuursetele ümberkorraldustele Euroopa Liidu finantsperspektiivis tuleb rõhuasetus panna innovatiivsetele rahastamismeetmetele. Ma ei räägi mitte ainult eurovõlakirjadest või projektide võlakirjadest, vaid täiesti uudsetest lähenemisviisidest tööstuspoliitika, teaduse ja arenduse ning innovatsiooni rahastamises. Me peame jõudma uuenduslike väikeste ettevõteteni ning aitama neil kasvada. Tuleb leida uusi viise, mis aitaksid ettevõtjatega jagada riske ja kombineerida erinevaid instrumente, sealhulgas ka üleeuroopaliselt. Eestil on kogemus näiteks uuenevate fondidega, mis garanteerivad riske, selle asemel et anda välja grante ja otsest abi. Innovatsioonitsüklis on selliste fondidega võimalik oluliselt tõsta ettevõtjatele suunatud rahastamise mahtu.